Spoštovana gospa predsednica, spoštovani komisarji.

Tudi tega sem vesela, da je v ekipi polovica žensk, ker sem prepričana, da je delo bolj uspešno, če moški in ženske pri delu sodelujejo. Izpostavili ste tudi prave prioritete podnebne spremembe, digitalizacija, inovacije, zdravje, varnost.

In tudi to, da morajo biti vaši cilji, ukrepi podprti s proračunom, kajti samo tako bomo te cilje tudi veliko lažje in učinkovito dosegli. Najbolj pa me navdušuje to, da ste postavili v središče vaših politik človeka, človeka s svojimi potrebami. In ljudje povsod po Evropi imamo enake potrebe želimo varnost, mir, sodelovanje.